oder Herr Weber von der EVP, der inzwischen gegangen ist, der gesagt hat, das ist schon falsch, was sie machen, aber wir müssen ja mit ihnen Geschäfte machen. Und dann passiert es, dass mitten in der Nacht im europäischen Luftraum einem Staatsoberhaupt, einem Präsidenten aus Brasilien, der Überflug verweigert wird und dieser dann in Wien notlanden muss. Das sind doch Zustände, die sind nicht rechtsstaatlich, die sind undemokratisch und die sind rückgratlos!

Was wir brauchen, ist Mut! Wir müssen sagen Wenn ihr uns nicht respektiert, dann gibt es kein Freihandelsabkommen, und dann werden wir die anderen Abkommen auch aufkündigen.